Er waren hier en daar wat opmerkingen. Er zijn heel veel goede voorbeelden gegeven. Maar de rode lijn is het enthousiasme voor wat hier voorligt. Niet zonder kritiek, want ik kan perfect kritiek uitoefenen op de cap on money die er gesteld is. Er is heel veel enthousiasme, omdat dit een goed fonds is, omdat er geld voorhanden is, omdat het gaat om energie efficiëntie en hernieuwbare energie én omdat het ons als Europese Parlementsleden de mogelijkheid geeft om met dit project ook lokaal aan de slag te gaan. Dat is wat er nodig is.

In dat opzicht heb ik heel veel vertrouwen in de Commissie en de commissaris.

Hij heeft ook zeer goede medewerkers ik heb dat de laatste maanden ervaren en dat zal heel belangrijk zijn bij de uitwerking van dit project.